Hier, notre Assemblée a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de cet après midi des déclarations du Conseil et de la Commission sur l'état des négociations qui se tiennent en ce moment au Conseil européen sur la crise économique, suivies d'un tour des groupes politiques. Le Conseil et la Commission nous ont informés qu'ils ne seront pas présents pour participer à ce débat, et suite à des contacts avec l'ensemble des groupes politiques, je vous propose donc, conformément à l'article 140, paragraphe 2, de notre règlement, de modifier ce point comme suit Déclaration du Président du Parlement européen sur l'état des négociations au Conseil européen sur la crise économique, suivie d'un tour des groupes politiques.